Na jedné straně chce každý s Čínou obchodovat, na druhé straně tady máme určité problémy, že Čína nevyhovuje evropským standardům nejenom v oblasti lidských práv, ale i v jiných oblastech. Ale také si musíme přiznat do třetice, že Čína je příběh obrovského úspěchu a obrovského společenského posunu, který možná v lidské civilizaci nemá obdoby, kdy se během pouhých několika desítek let společnost posunula velmi rozvinutým směrem. Čili podle mého názoru potřebujeme korektní, praktické, pragmatické vztahy s Čínou a potřebujeme zároveň umět chránit naše zájmy, a zejména ekonomiku před leckdy velmi asertivním čínským přístupem. To se týká především toho, jak naložíme s tím přislíbeným statutem tržní ekonomiky, a tady bych já očekával od Komise velmi aktivní přístup a aktivní řešení.